Pont arról van szó ebben a vitában, hogy a baloldali erők visszaélnek a jogállamiság fogalmával, politikai fegyverré degradálják, hiszen nem hajlandók elfogadni semmilyen más politikai véleményt vagy álláspontot a sajátjukon kívül.

Akkor beszélhetünk jogállamiságról, hogyha mindenkire egyforma feltételekkel vonatkoztatjuk, amit erről mondunk, és mindenkit egyformán vizsgálunk. Jelen pillanatban nem ez a helyzet, politikai boszorkányüldözésre használják ezt a témát.